Hihetetlen, hogy az emberi jogok kérdését hányszor írja felül a politika és a gazdasági szükségszerűség. Az Unió valóban határozottabban kiállhatna az emberi jogok védelméért. És ezt legfőképpen akkor tehetné, ha példát mutatna az emberi jogok kérdésében, védelmében az Unión belül is. Csak egy inkluzív, szociálisan érzékeny, igazságos, ugyanakkor fenntartható gazdálkodás mellett folyamatosan emelkedő életszínvonalat és biztonságot adó gazdasági és társadalmi rendszer lehet vonzó a világ többi része számára. Tegyünk azért, hogy ez realitás legyen az Unión belül is, és akkor már mindjárt könnyebb dolgunk lesz meggyőzni a kínaiakat, hogy nekik is ezt az utat kell követniük. Hihetetlen, hogy csak gondoljunk arra, a dalai lámát hogyan fogadják vagy nem fogadják egyes politikai vezetők, azért, mert félnek és rettegnek Kínától.